virðulegi forseti ég mæli sem viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög með lagafrumvarpi þessu sem samið hefur verið í viðskiptaráðuneytinu er stefnt að því að breyta til einföldunar reglum í lögum um hlutafélög og jafnframt að nokkru leyti í lögum um einkahlutafélög viðvíkjandi greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé og fleira við stofnun eða hlutafjárhækkun án þess þó að slíkt dragi úr vernd hluthafa og lánardrottna auk þess eru reglurnar rýmkaðar um eigið fé hlutafélaga er þá tekið mið af óbindandi ákvæðum í tilskipun evrópuþingsins og ráðsins frá sjötta september tvö þúsund og sex um breytingu á tilskipun um um stofnun hlutafélaga og tilskilið hlutafé þeirra og breytingar á því jafnframt var tækifærið nýtt til að einfalda kröfur um heimili félags í samþykktum þess markmiðið með frumvarpinu er að gera ýmsar breytingar til einföldunar á núgildandi lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög jafnframt eru reglur rýmkaðar um eigið fé hlutafélaga einföldun reglnanna felst fyrst og fremst í því að ekki er í sérstökum tilvikum krafist sérfræðiskýrslu þegar hlutir í hlutafélögum eru greiddir í formi verðbréfs eða peningamarkaðsskjals eða þegar verðmæti greiðslu fyrir hluti kemur beint fram í endurskoðuðum lögmæltum ársreikningi einföldun reglnanna felst eins og áður sagði aðallega í því að ekki er kallað eftir sérstökum sérfræðiskýrslu í ákveðnum tilvikum í fyrsta lagi þegar hlutir í hlutafélögum eru greiddir í formi verðbréfs eða í öðru lagi þegar verðmæti greiðslu fyrir hluti kemur beint fram í endurskoðuðum lögmæltum ársreikningi geta ákvæðin einfaldað meðferð mála í hlutafélögum lækkað kostnað og aukið samkeppnishæfni þessara félaga í lögum um hlutafélög eru ekki gerðar sömu kröfur og í lögum um einkahlutafélög það er ekki er krafist sérfræðiskýrslu þannig að reglur frumvarpsins hafa minna gildi hvað einkahlutafélögin snertir vísa ég um þetta til athugasemda með við níundu grein frumvarpsins um yfirlýsingu löggilts endurskoðanda eða lögmanns um skýrslu varðandi greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé ég vil taka fram að frumvarp þetta er meðal annars og í stórum atriðum byggt á drögum að norsku lagafrumvarpi varðandi innleiðingu á framangreindri e e s gerð hvað snertir ákvæði fyrstu grein um verðbréf til dæmis hlutabréf og skuldabréf samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti svo og peningamarkaðsskjöl svo sem ríkisvíxla innlánsviðskipti og viðskiptabréf að undanskildum greiðsluskjölum samkvæmt sömu lögum skal tekið fram að ekki er talin þörf á því að ákvarða verðmæti verðbréfanna eða peningamarkaðsskjalanna á nýjan leik með sérfræðiskýrslu nema í algjörum undantekningartilvikum samkvæmt lögum um hlutafélög sama gildir um verðmæti samkvæmt endurskoðuðum ársreikningi þar eð verðmætin hafa verið staðfest í endurskoðuðum ársreikningi greiðanda er með öðrum orðum almennt talið óþarfi að endurtaka

slíkri skýrslu við þessar tilteknu aðstæður sem hérna eru nefndar í ákvæðum þriðju greinar frumvarpsins um heimili félags felst að ekki mundi þurfa að halda hluthafafund og breyta samþykktum svo og senda hlutafélagaskrá nýjar samþykktir ef breyting verður á aðsetri félagsins innan sama sveitarfélags þetta einfaldar meðferð mála og sparar félaginu bæði fé og fyrirhöfn og tíma frumkvæðið að breytingunni í þessa jákvæðu veru kom frá hlutafélagaskrá ákvæðið um eigin hluti í sjöttu grein felur í sér að heimild hluthafafundar til handa félagastjórn til að eignast eigin hluti má veita til lengri tíma en nú er það er til fimm ára í stað átján mánaða að öðru leyti vil ég vísa til athugasemda með frumvarpi þessu í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins kemur fram að ekki verði séð að frumvarpið muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð ef það verður óbreytt að lögum og vænti ég þess virðulegi forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til viðskiptanefndar